În România, premierul Ponta a inițiat împreună cu președintele Senatului, populistul Antonescu, o revizuire constituțională. Trei sunt trăsăturile acesteia prima este caracterul secret accesul presei la discuții a fost interzis, sub pretextul că o dezbatere deschisă înseamnă circ. Douăsprezece ONG uri prestigioase au solicitat, pe 28 martie, ca procesul să fie transparent, întrucât puterea de la București nu acceptă o consultare publică extinsă.

Premierul socialist a explicat că revizuirea trebuie făcută pentru ca noua constituție să prevadă că el va participa la lucrările Consiliului European, și nu Președintele Băsescu, cu care Ponta se află în conflict. A schimba legea fundamentală pentru a consacra o ambiție personală este o sfidare a domniei legii.